Nous connaissons, bien entendu, les obstacles qui s'opposent encore au respect des droits de l'homme dans le monde, les références aux traditions ancestrales, le droit des peuples de disposer d'eux mêmes.

On vous appuie dans votre volonté de vous concentrer sur certaines priorités, Monsieur le Commissaire, parmi lesquelles les droits de l'enfant. Quand va t on enfin être en mesure d'interdire le mariage d'enfants? Oui, le document de l'Union européenne mentionne le early and forced marriage parmi les atteintes aux droits de l'homme. Comme nous sommes tous en faveur d'une politique cohérente en matière de relations extérieures de l'Union européenne, il me paraît indiqué de faire de ce point une priorité lors des négociations sur le post Cotonou et de voir dans quelle mesure on pourra en faire une condition essentielle pour la poursuite de la coopération.